ég mæli fyrir frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins íslands sem er númer þrjátíu og þrjú nítján hundruð fjörutíu og fjögur með síðari breytingum frumvarpið gengur út á það að breyta sjötugasta og níundu grein stjórnarskrárinnar sem fjallar um breytingar á stjórnarskránni þetta frumvarp hefur verið lagt fram í tvígang áður og hlaut ekki afgreiðslu og er því lagt fram með nokkrum breytingum það er skoðun flutningsmanna að þegar stjórnarskrá er breytt þá njóti það mikillar samstöðu meðal alþingismanna og ekki síður meðal þjóðarinnar það er líka skoðun flutningsmanna að þjóðin eigi að greiða atkvæði um þær breytingar á stjórnarskrá sinni beint og bindandi samkvæmt núgildandi stjórnarskrá er þessu ekki þannig farið þegar gerðar eru breytingar á stjórnarskrá til dæmis eins og þessi þá skal um leið og alþingi er búið að samþykkja hana með einföldum meiri hluta rjúfa þing þá er farið í almennar kosningar í almennum kosningum bjóða flokkar og þingmenn sig fram til að stjórna landinu næstu fjögur árin næsta kjörtímabil og öll umræðan snýst um hvað menn ætla að bara við heimilin hvað menn ætla að gera við atvinnuna fyrirtækin og svo framvegis en ekki um stjórnarskrána síðan þegar nýtt þing kemur þá greiðir það þing atkvæði með stjórnarskrárbreytingunni og þá fer hver þingmaður alfarið að sannfæringu sinni

mínir ég gleymdi að geta þess það eru sextán háttvirtir þingmenn sem flytja málið með mér og það vill svo skemmtilega til eða athyglisvert er að það er einmitt einn mánuður þangað til þjóðin gengur til atkvæða í kosningu um nýja stjórnarskrá sem stjórnlagaráð hefur lagt fram

að verið sé að greiða atkvæði um hana sem eins konar skoðanakönnun þær tillögur sem hafa komið fram frá stjórnlagaráði eru um margt mjög athyglisverðar ég hef lengi frú forseti ég vil undirstrika það ég hef lengi talið að það þurfi að breyta stjórnarskránni í nokkuð veigamörgum atriðum sérstaklega að því er varðar ákvæðin um forseta íslands sem allt að því segja ósatt það stendur í einni greininni að forseti geti samninga við erlend ríki hann getur rofið alþingi og svo framvegis og svo framvegis í tuttugasta og fyrstu grein segir að hann geri samninga við önnur ríki hann virðist hafa mikið vald en síðan kemur þrettándu greinar og tekur þetta vald allt burtu því þar stendur með leyfi frú forseta forseti lætur ráðherra framkvæma vald sitt mjög athyglisverð grein og segir það að hann lætur ráðherrana framkvæma vald sitt það koma upp margar spurningar út af þessari grein sem mér finnst að þurfi að skoða tillögur stjórnlagaráðs eru um margt mjög góðar ég hef nefnt nokkur dæmi í vor fór fram mikil umræða um einmitt það atriði og um tillögur stjórnlagaráðs reyndar var þar eingöngu verið að ræða um ferlið það er dálítið athyglisvert það var rætt um ferlið en ekki efnið það hefur í raun ekki farið fram umræða á alþingi um efnið og alveg með ólíkindum að kjósendum sé ætlað að greiða atkvæði um stjórnarskrá sem ekki hefur verið rædd efnislega á alþingi ég leyfði mér reyndar frú forseti að gera

ég talaði nokkuð mikið enda er ég búinn að stúdera tillögur stjórnlagaráðs mjög mikið ég eyddi í það öllu síðastliðinn jólaleyfi og lunganum af janúar í því að fara í gegnum allar greinarnar hverja einustu þær eru um þrjú hundruð málsgreinar sem um er að ræða og gera við athugasemdir hverja einustu eg sendi það inn svo er ég að heyra það úti í bæ að sjálfstæðismenn hafi ekki rætt efnislega um tillögur stjórnlagaráðs það þykir mér dálítið sárt að heyra margt í tillögum stjórnlagaráðs er gott annað mjög slæmt sumt er hægt að laga til dæmis það að í áttatíu greinum minnir mig er vísað til laga réttindi fjölmiðla skal tryggt með lögum hvað gerist þegar alþingi setur ekki lög hvað gerist eru þá engin réttindi fjölmiðla eða alþingi setur lög sem ekki eru í samræmi við að tryggja frelsi fjölmiðla hvað gerist þá stjórnarskráin er að framselja vald sitt til alþingis það finnst mér óhæfa vegna þess að stjórnarskráin á að vera undirstaða undir ríkið bæði löggjafarvald framkvæmdarvald og dómsvald það á ekki að þurfa að alþingi fylli út í stjórnarskrána þetta er ekki mjög erfitt að laga og ég gerði tillögu um breytingu á nánast hverri einustu af þessum áttatíu greinum það er margt annað gott til dæmis lögrétta mjög skemmtileg hugsun reyndar allt of takmörkuð hjá stjórnlagaráði ég geri ráð fyrir því að einhverjir háttvirtir þingmenn hafi lesið tillögu og drög stjórnlagaráðs og þess vegna tala ég um þetta svona sérstaklega vegna þess að þjóðin á að fara að greiða atkvæði um þetta eftir þrjátíu daga en samkvæmt tillögum stjórnlagaráðs á lögrétta að vera skipuð af alþingi og hún á að fara yfir lagafrumvarp á alþingi að beiðni þingmanna þetta finnst mér allt of þröngt í fyrsta lagi að skipa einhverja í lögréttu án kröfu um faglega skipun þeir þurfa til dæmis ekki að vera lögfræðingar ég hefði talið að þetta mætti útfæra miklu betur með því að fullskipaður hæstiréttur sé lögrétta og hann fari yfir frumvörp á alþingi hvort þau standist stjórnarskrá að beiðni þingmanna ákveðins fjölda líka að hann fari yfir mál sem koma upp í gegnum dómskerfið og þar sem því er haldið fram að einhver lög standist ekki stjórnarskrá þá geti hæstiréttur komið saman allur myndað lögréttu og tekið ákvörðun um það hvort þessi lög sem ágreiningur er um standist stjórnarskrá þannig séð yrði lögrétta afskaplega góð eða falleg niðurstaða mér finnst að það þurfi að taka það góða úr þessum tillögum frá stjórnlagaráði og laga það sem miður fer og svo eru greinar þarna sem eru hreinlega skaðlegar að mínu mati svo er verið að þenja út stjórnarskrána það er verið að setja umboðsmann alþingis og ýmsar stofnanir inn í stjórnarskrá mér finnst það alger óþarfi og svo er meira að segja talað um dýravernd inni í stjórnarskrá sem á að vernda fólk þannig að mér finnst að það sé verið að þynna út stjórnarskrána þetta eru sem sagt tillögurnar og það á að fara að greiða atkvæði um það eftir mánuð nú skulum við segja að það verði samþykkt og alþingi samþykki svo tillögurnar eitthvað breyttar sem er líka ákveðin

en gefum okkur að það verði samþykkt og það verði samþykkt eitthvað sem byggir á tillögum stjórnlagaráðs næsta vor og um leið veri þingið rofið og svo verði kosið til alþingis eins og ætlunin er þá mun það gerast að þjóðin mun kjósa þingmenn og flokka aðallega eftir efnahagsstefnu og svo framvegis sem ég gat um áðan ekki vegna stjórnarskrárinnar svo kemur nýtt þing saman með nýjum þingmönnum og þá vill svo til að samkvæmt núgildandi stjórnarskrá ber þingmönnum eingöngu að fara eftir sannfæringu sinni og ekki eftir tilmælum frá kjósendum sínum þetta stendur í stjórnarskránni nýir þingmenn og þeir sem eru kosnir þurfa að sverja eið að henni þannig að þeir munu þurfa að fara bara að sannfæringu sinni en ekki eftir því hvað skoðanakönnunin eftir mánuð gefur né hvað kemur fram í kosningum þeir gætu fellt eða sleppt því að samþykkja stjórnarskrárbreytinguna af því að þeir hafa ekki sannfæringu fyrir henni orðin með núverandi fyrirkomulagi mun aldrei greiða atkvæði um stjórnarskrá sína þannig að bindandi sé það þykir mér slæmt þessi tillaga lagar einmitt þann þáttinn nú gætu menn farið þá leið að ef menn vilja gera breytingar á stjórnarskránni og meira að segja kollvarpa henni eins og tillaga stjórnlagaráðs gerir ráð fyrir að samþykkja þetta frumvarp sem síðasta mál þessa þings og svo yrði kosið nýtt þing og það mundi samþykkja þessa tillögu aftur þá getur það þing sent tillögurnar sem stjórnlagaráð bjó til til þjóðarinnar í bindandi atkvæðagreiðslu með þessum hætti ef góð samstaða um það myndast en þessi tillaga gengur út á að það sé góð samstaða þetta frumvarp leysir þann vanda sem við búum við í dag með núgildandi stjórnarskrá að þjóðin greiðir aldrei atkvæði um stjórnarskrána sjálfa strax að loknum næstu kosningum fimm mánuðum þrem mánuðum seinna gætu menn boðað til kosninga um nýja stjórnarskrá og þá færi hún það er ef fjörutíu þingmenn samþykkja ekki bara þeir sem mæta á kjörstað helmingur kjósenda kosningabærra manna ef þeir greiða atkvæði með tillögunni þá eru hún orðin stjórnarskrá og þá hefur líka þjóðin greitt atkvæði um stjórnarskrána sína sem ég tel vera mjög brýnt þetta leysir þennan vanda og ég held að háttvirtrar stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þurfi að skoða þetta mál mjög vandlega frú forseti hvort þetta sé ekki lausnin á því ferli að þjóðin sé látin kjósa um stjórnarskrána upp á punt að hún greiði virkilega um hana atkvæði

breytingar frá fyrri frumvörpum það er búið að lækka þröskuldana nokkuð úr fjörutíu og þremur þingmönnum niður í fjörutíu og það var vegna þess að menn töldu að það væri mjög erfitt að ná fjörutíu og þremur þingmönnum í fyrsta lagi saman á þingfund og svo yrðu þeir að vera sammála breytingunni og svo er búið að lækka þröskuldinn hjá þjóðinni úr sextíu prósent allra kosningabærra manna niður í fimmtíu prósent þannig að helmingur þjóðarinnar standist alla vega bak við nýja stjórnarskrá og það var fallist á þau rök að fyrri regla um sextíu prósent væri nánast óframkvæmanleg það væri mjög sjaldgæft að það næðist svo mikil kosningaþátttaka og svo mikill einhugur hjá þjóðinni en auðvitað á að vera mikil sátt um stjórnarskrána menn eiga ekki að samþykkja stjórnarskrá nema um hana sé rík sátt ég hef nefnt nokkur atriði sem er galli við núgildandi stjórnarskrá það er eitt atriði sem er mjög mikill galli frú forseti hæstiréttur íslands er hvergi nefndur í stjórnarskránni það finnst mér vera mjög slæmt vegna þess að hæstiréttur íslands er lokaniðurstaða í dómsmálum og dómskerfið er ein af þrem stoðum